Señor presidente, queridos colegas, nuestra Unión nació de las cenizas humeantes de los totalitarismos de izquierdas y derechas, pero también como un refugio y una esperanza frente a ellos. Me gustaría recordar una reflexión de Vaclav Havel, presidente, sobre cómo de parecidas son las raíces del sistema totalitario, sobre la irresistible tendencia de las ideologías a independizarse de la realidad y de la vida. En una realidad totalitaria, la ideología sustituye a la razón, y la verdad se identifica simplemente con el poder. Si la memoria de Europa flaquea, si los ciudadanos no comprenden su pasado, incluyendo las grandes tradiciones de la razón, el fin de la división del continente que programan los Tratados no se convertirá en realidad. Esta historia común debería animar todas las iniciativas de investigación, todos los planes educativos para prevenir la demencia totalitaria. Porque la lucha contra el totalitarismo, que los clásicos llamaban simplemente tiranía, es una lucha común por la Unión, por las libertades y la democracia, bienes preciosos, pero frágiles, como la memoria humana, que necesitan de atenciones y perseverantes cuidados. Es de vital importancia preservar la memoria del totalitarismo, pero debemos hacerlo desde una perspectiva de historia europea, de una historia europea común, para no alentar un excesivo particularismo nacional, para no dar alas al nacionalismo y para, en resumidas cuentas, hacer honor a la verdad. Sí, la verdad existe, y debe ser nuestro objetivo más trascendental y luminoso y una gran inspiración para todos.